upp fyrir háttvirtum þingmanni að þegar ég var einu sinni staddur ónefndur formaður ónefnds stjórnmálaflokks sem hann sagði að sambland af skattalækkunum og hækkunum á íbúðalánum væru tifandi tímasprengja kannast háttvirtur þingmaður við það sá sem það sagði sætti hörðu ámæli af hálfu sjálfstæðisflokksins hvað birtist síðan í skýrslunni í gær jú einhver mestu hagstjórnarmistök sem hafa orðið segir í skýrslunni voru einmitt þessi eitraða blanda árið tvö þúsund og þrjú en ég kem samt ekki hingað upp til að rekja það til nokkurs sérstaks flokks ég er sammála háttvirtum þingmanni um að við skulum reyna að læra af þessu það er rétt sem háttvirtur þingmaður hefur eftir fyrrverandi formanni sjálfstæðisflokksins að þegar komið var fram yfir ákveðið tímaskeið árið tvö þúsund og sex var ekkert hægt að gera það var kannski hægt að draga úr skaðanum en hrunið var líkast til óumflýjanlegt eins og segir í skýrslunni en hver er hin upphaflega rót þessarar þróunar kann það að vera að það hafi verið einkavæðing bankanna og það er spurning mín til háttvirts þingmanns ég heyri það á þingmönnum sjálfstæðisflokksins að þeir eru hér aðallega til að verja einkavæðinguna gott og vel þeir mega hafa trú á henni við höfum það mörg en það sem mig langar að spyrja háttvirtan þingmann er telur hann að einhver mistök hafi verið gerð við einkavæðingu bankanna sem kynnu að hafa